Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je voudrais vous faire part de ma profonde circonspection. D'un côté, nous l'Europe prônons plus de transparence alimentaire pour les consommateurs, nous voulons instaurer la traçabilité de la viande animale de l'élevage à l'assiette nous imposons donc des normes d'élevage et d'abattage très strictes aux éleveurs et des contrôles pour garantir au maximum l'origine et la qualité alimentaire.

Dans mon pays, en Belgique, on aurait même dégusté de la viande de troisième génération, ce qui, nous dit on, n'a rien à voir avec de la viande clonée. De quelle traçabilité, finalement, parlons nous?

Et a fortiori si je ne l'ai pas choisi. Et en cela, apparemment, je m'inscris réellement dans l'opinion européenne la plus répandue, puisque tous les eurobaromètres réalisés sur la question des animaux clonés à des fins alimentaires affirment et réaffirment la très nette opposition des citoyens européens.

Il est vrai qu'aucune étude scientifique n'a prouvé un quelconque impact négatif que pourrait avoir la consommation de viande clonée, de progéniture de viande clonée ou même de lait issu de viande clonée. Rien n'a été démontré, y compris l'innocuité à long terme de cette consommation. Le principe de précaution me semble donc encore s'appliquer. Mon troisième et dernier argument est éthique et vous l'avez soulevé vous même, dès le début de votre discours. L'Europe se veut être un fer de lance en matière de protection animale.

Or, et cela est incontestable, qui dit clonage dit souffrance animale. Il suffit de se remémorer Dolly mais aussi d'évoquer l'avis scientifique de l'EFSA de juillet 2008, qui parle d'une proportion significative d'animaux clonés dont la santé et le bien être sont sévèrement altérés, souvent avec des conséquences graves, voire fatales. Mme McAvan a parlé aussi de l'avis du groupe européen d'éthique, qui doutait que le clonage animal à des fins alimentaires soit justifié d'un point de vue éthique, d'autant qu'il ne se justifie pas par une nécessité de diversification alimentaire. Bien au contraire on pourrait craindre que la promotion d'une alimentation à base d'animaux clonés ait un effet indirect sur la diversité génétique en raison de l'utilisation excessive d'un nombre limité d'animaux dans les programmes d'élevage.

Est ce bien cela le progrès que nous voulons?